Powstaje więc pytanie bo to muszą być te pieniądze, które płyną z Turcji do Brukseli powstaje pytanie to jaka część haraczu płaconego Turcji ma wrócić do Brukseli i do czyjej kieszeni ma trafić? To może tłumaczyć, dlaczego do tej pory nie powstał jedyny organ Unii, który mógłby starać się to wyjaśnić Prokuratura Europejska.